Odhaduje sa tiež, že počet úmrtí, ktoré súvisia s týmto liekom, je až do dvoch tisíc životov, do dvoch tisíc ľudí. Napriek tomu, že o obavách v súvislosti s liekom diskutovali regulačné orgány na rôznych stretnutiach na európskej úrovni, a napriek všetkým riadne preukázaným obavám, nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, na základe ktorého by sa tento liek postúpil na vedecké posúdenie na úrovni Európskej únie.

Tieto skutočnosti veľmi jasne preukazujú, že bezpečnosť liekovej politiky a liekov na úrovni Európskej únie musí byť posilnená. Preto podporujem zámer zrevidovať legislatívu z roku 2010 a zároveň chcem zdôrazniť, že v záujme verejného zdravia je potrebné dosiahnuť túto zmenu čo najskôr.